virðulegi forseti þessi fyrirspurn snýr að hæstvirtur fjármálaráðherra hún snýst um heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum það er heimild til skattstjóra og innheimtustofnunar sveitarfélaga til að draga af launum launþega sem skulda skatt og meðlög þetta snýst í rauninni um hundrað og fimmtándu grein laga um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú þar sem segir að allir sem hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa eru skyldir að kröfu innheimtumanns að halda eftir af kaupi launþega til lúkningar gjöldum þeirra aðila sem launþegar bera sjálfskuldarábyrgð á og innheimta ber aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meiru en nemur sjötíu og fimm prósent af heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum samkvæmt lögum þessum þarna er í raun gert ráð fyrir að innheimtumaður ríkisins og sveitarfélaga geti tekið allt að sjötíu og fimm prósent af heildarlaunum launþega sem skulda þessum aðilum og fyrirspurn mín snýst í raun um það hvort ráðherra telji ástæðu til að endurskoða þetta ákvæði til dæmis með tilliti til launafjárhæðar því miður þekkjum við dæmi þess að fólk sem kemur sér í skuldir hvort sem það er við innheimtustofnun sveitarfélaga eða skattstjóra þessar skuldir eiga það til að vefja upp á sig fólk fer út í verktöku og forðast að vera launþegar af því að þá fer það í þennan farveg að sá sem greiðir launin

fólk er fast inni í því að vera verktaki greiða sjálfum sér laun gerir ekki upp við skattinn gerir ekki upp sín meðlög við innheimtustofnun lendir í vanda spurning mín snýst í raun um það hvort það sé ástæða til að miða þar við einhverja hámarksfjárhæð launa auðvitað er rétt að það ber að gjalda keisaranum það sem keisarans er eins og við vitum og auðvitað á fólk að borga sína skatta og skyldur en fólk verður náttúrlega líka að geta borgað það það græðir enginn á því að menn forðist það í rauninni að þiggja laun og fari fremur út í verktöku til þess að forðast að gera upp gamlar skuldir ég velti því fyrir mér hvort þessi heimild eigi að miðast fremur við fjárhæð tekna til þess að auðvelda fólki að gera upp sínar skuldir og skatta þessi fyrirspurn var sett fram áður en

þungt mig langar því að kanna það hjá ráðherra hvort hann telji ástæðu til að skoða þetta eitthvað